Les sanctions annoncées sont insuffisantes et insuffisamment mises en œuvre. Seule une pression sur la bourgeoisie syrienne peut faire tomber Bachar al Assad. Qu'attend l'Union européenne pour mettre en œuvre des sanctions efficaces?